Hvala lepa za besedo. Zdaj, nekaj odgovorov, glede na razprave predhodnikov. Zdaj kolegica Nina Mavrovič, jaz ko sem vas poslušala, sem imela občutek, da smo mi v koalicijsko pogodbo zapisali, da bo vrtec v prihodnje brezplačen, kajti po vašem mnenju vse lepo in prav, in nobene potrebe ni, da bi v Sloveniji karkoli spreminjali, ker so matere zadovoljne. Zdaj, jaz verjamem da so uspešne matere zadovoljne, kajti za njih, če pogledamo, verjetno samo vrtec ne pride tako zelo drag, kajti pač te meje so, a veste, zelo široke, niso tako zelo ozke, kot gleda. Prej je gospod, poslanec iz SMC-ja, ki načeloma se, zelo rad, malo pošali, ne, rekel: "Ja, pomočnice vzgojiteljic imajo zelo nizke plače in to je tisto, o čemer bi se morali pogovarjat." Ne, in to, spoštovani, poslušamo s strani poslanca, ko je bil v preteklem mandatu, v vladi in danes je v vladi. Veste, to so pa ta dvojna merila ali pa posmeh vsemu, ko nekdo razpravlja o tem, kako bi mogel stvari urediti, pa je imel za to škarje in platno. Zdaj, da je zgodba še toliko bolj žalostna, ne, smo ravno v teh dneh sprejemali Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, ker bi lahko vsaj delno to popravili, pa niste, ker ste v bistvu ukrep iz ZUJF-a ne samo podaljšali, ampak spremenili v stalni ukrep. Čeprav je v Zakonu o ZUJF-u javno pisalo, da ko bo dvacelapet- odstotna gospodarska rast, bojo vsi ukrepi ukinjeni, tako da tukaj v odgovor državni sekretarki, ko je rekla: "Ukinjali smo ZUJF." Danes ZUJF-a sploh ne bi smelo več biti, kajti gospodarska rast je skoraj petodstotna. Zdaj pa, ko govorimo o tem, da vlada predlaga brezplačni vrtec za vse otroke, danes imamo pa na mizi predlog, da je brezplačni vrtec za drugega otroka. Zdaj jaz res ne razumem, ali vlada misli, da bo ta ukrep speljala čez noč, če danes vidi ogromno ovir za to, da bi bil brezplačni vrtec vsaj za drugega otroka. Jaz sem poslušala v vseh, praktično v večini razprav s strani koalicijskih poslank in poslancev, predvsem to, zakaj se nekaj ne da. A takrat se bo pa dalo? Ja, jaz vem zakaj. Zato, ker bo takšen predlog zakona prišel na vrsto tik pred naslednjimi volitvami in bo zaobsegel naslednjo vlado. kajti verjamem, da v tem času, v tej vladi takšnega ukrepa ne bo. Rečeno je bilo, da imamo dobre vrtce. Res je, naši vrtci opravljajo tudi vzgojne in izobraževalne učinke. Imajo jih in, je to zelo pomembno, vendar pa vas sprašujem, zakaj se potem v teh vrtcih plačuje izobraževanje? Ne vem, osnovna šola je brezplačna, če imamo izobraževalni sistem, bi lahko že do zdaj ocenili vsaj ta vidik in bi ločili varstvo od izobraževanja. Poglejte, ko govorite o tem, kako je težko, kako so prostorske stiske, bi vas spomnila na sprejemanje v Sloveniji devetletne osnovne šole, devetletka ji vsi rečemo. A se je takrat kadar ukvarjal s tem, kaj bo z vzgojitelji in pomočnicami vzgojiteljev, ki so v vrtcih postali višek? Kajti tisti otroci so šli z vrtca potem eno leto prej v šolo. Se je kdo ukvarjal s stiskami v šolah, ker so morali za določeno generacijo poskrbeti primerne prostore? To smo speljali, zato ker se je smatralo, da je to pač takrat ustrezno in dobro. Zdaj tukaj pa imamo pred sabo možnost brezplačnega vrtca za drugega otroka. Po statistiki se že danes vidi, koliko otrok je vključenih v vrtec, pa vidimo, da iščete same ovire. Glejte, v dobrih desetih dneh ali ta teden, če bom rekla malo pavšalno, ste vrgli skoz okno ali pa vsaj zapravili pol milijarde evrov. S pogajanji za za tako imenovani socialni mir, pa s tem, da je Madžarska odstopila od drugega tira, pa še kakšna stvar bi se lahko naštela. Ne nazadnje smo izgubili štiristo milijonov za slabo prodajo NLB-ja. Zato vas prosim koalicija, ne več iskati, ne več iskati načine, kako se nekaj ne da narediti, ampak začnite iskati rešitve, kako se da.